Domnule președinte, pe fondul instabilității și al conflictelor din Orientul Mijlociu și din regiuni din Asia și Africa, al crizei migrației și al atacurilor teroriste comise împotriva civililor, 2015 a fost un an marcat de încălcări grave ale drepturilor omului. Uniunea Europeană are datoria să răspundă acestor provocări prin acțiuni mai bine orientate, prin asigurarea unei mai bune coerențe a politicilor, în special în domeniile migrației, comerțului, cooperării pentru dezvoltare și combaterii terorismului. Consider prioritară adoptarea de către Uniunea Europeană a unei strategii către regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord, care să țină cont de toți factorii care stau la baza terorismului și a radicalizării, să adopte o abordare reprezentativă prin implicarea societății civile și să fie în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului. În viziunea mea, accentul ar trebui pus pe prevenirea terorismului prin combaterea radicalizării, a recrutării și finanțării lui și pe abordarea altor factori precum sărăcia și proliferarea armelor.